Innovation, Klimaschutz, erneuerbare Energien liest man die Strategie Europa 2020, dann könnte man ja wirklich glauben, dass es der EU ernst ist mit umwelt und energiepolitischen Maßnahmen. Blickt man allerdings hinter die Fassade des Umweltschutzes, dann zeigt sich sehr rasch eine andere Energiestrategie Atomstrom als sogenannte schonende Energie.

26. April haben wir ja ein trauriges Jubiläum. Nun, Herr Präsident Barroso, meine Frage Sind Sie auch der Meinung, dass man unseren europäischen Bürgern Atomstrom tatsächlich und reinen Herzens als saubere und klimaschonende Energie verkaufen kann?